Dobrze więc, że europejska straż graniczna będzie aktywizowana tylko w sytuacjach wyjątkowych zagrożeń oraz gdy dane państwo znajdzie się w sytuacji, w której nie będzie mogło samodzielnie poradzić sobie z problemem. Jednak jak wynika z dzisiejszej debaty powstaje problem, czy działania wspólnotowej straży granicznej uruchamiane będą na wniosek państwa lub za zgodą państwa zagrożonego wielkimi falami migracji czy też będą one uruchamiane na mocy autonomicznej decyzji Komisji? Pan komisarz powiedział, że Komisja we współpracy z państwem członkowskim będzie określać, kiedy sytuacja wymagać będzie pilnej interwencji, a także że decyzje agencji będą wiążące dla państwa członkowskiego. Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie jak będzie reagować Komisja lub agencja, jeśli nie będzie ani wniosku, ani zgody państwa członkowskiego na uruchomienie wspólnotowej straży granicznej w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń? Czy Komisja rozpocznie interwencję pomimo braku takiej zgody i jak to zrobi w praktyce?